Señora Presidenta, miles de saharauis dejaron sus ciudades y de forma pacífica levantaron el campamento de Agdeim Izik para reclamar mejores condiciones de vida.

Las fuerzas armadas marroquíes mataron a un joven saharaui y un ciudadano español murió en circunstancias no aclaradas. Por el momento, no existen cifras fiables sobre el número de muertos, heridos, desaparecidos o detenidos en estos disturbios. Además, se ha prohibido la entrada en el Sáhara a diversos diputados de Europa y a periodistas que, aún hoy, tienen serias dificultades para realizar su labor. Marruecos es un país amigo, un aliado estratégico de Europa, y entre amigos no es bueno que haya dudas o malentendidos. Si Marruecos no tiene nada que ocultar, debe permitir que se aclare lo sucedido. Por eso si bien es cierto que el Parlamento de Marruecos ha constituido una comisión de investigación considero imprescindible la creación de una comisión internacional, que los políticos y periodistas europeos tengan libre acceso al territorio y que la Minurso amplíe su mandato a la protección de los derechos humanos, tanto en el territorio controlado por Marruecos como en el controlado por el Polisario. Ante esta situación, la Comisión y los Gobiernos europeos no pueden mirar para otro lado y el primero de todos el Gobierno de España. La Realpolitik no debe ser una excusa para cerrar los ojos deben solicitar que se aclaren estos graves acontecimientos y pedir a Marruecos y al Polisario que reanuden cuanto antes las conversaciones para llegar a un acuerdo pacífico sobre la base de las Resoluciones de las Naciones Unidas.